Señora presidenta, señores comisarios, durante la crisis tenía un amigo economista y le dije Detrás de las medidas macroeconómicas que se adoptan hay personas. Y me dijo Pues que se aparten. La sostenibilidad es un principio, es un objetivo. Pero la sostenibilidad, igual que las crisis, las pagan siempre los más débiles no puede ser que la sostenibilidad y el camino hacia ella, la transición y los cambios, los vuelvan a pagar los más débiles y los más vulnerables, porque estamos aquí para hacer una Europa más sostenible, pero también más justa. Y hay algunos que, delante de la sostenibilidad, ponen algunos conceptos y algunas ideas que se olvidan de que hay personas

Por lo tanto, necesitamos fondos, sí, pero necesitamos también objetivos, y valores.

Porque ese desarrollo no solo son fondos son objetivos concretos para garantizar a nuestros ciudadanos que nunca más ni las crisis, ni los cambios, ni las transiciones se cebarán en los más débiles, en los más vulnerables.